por la emergencia de fuerzas oscuras. Su asesinato es una tragedia europea, y quiero empezar hoy mi intervención rindiéndole homenaje y diciendo que su pelea por las libertades y los derechos es la pelea, y seguirá siendo la pelea, de todos y todas. También quisiera empezar expresando mi agradecimiento a Marisa Matias por la elaboración de este informe, así como a los equipos que han hecho posible que hayamos puesto, por primera vez, una cuestión central, como es la fiscalidad, en el centro de las políticas de igualdad de género. No podemos seguir ni un minuto más en un ámbito tan fundamental, que define nuestro modelo de bienestar y nuestros recursos y cómo afrontamos, cómo recaudamos y cómo gastamos nuestros recursos, sin que esto se haga sin ningún tipo de perspectiva de género. Y es importante porque permite ir a la ofensiva en una agenda de igualdad de género que debe ser extremadamente ambiciosa. Tengo que decir que en los cuatro años que llevo aquí hemos tenido una agenda de igualdad extremadamente tímida.

Hemos tenido una legislatura extremadamente tímida en materia de igualdad. Y tenemos que ser conscientes de que, en estos momentos, hay fuerzas que están emergiendo de una manera brutal a escala de la Unión Europea, que se están poniendo en cuestión principios fundamentales, como, por ejemplo, que existe la violencia de género, por parte de formaciones políticas que están teniendo muchísimos votos en la Unión Europea, como, por ejemplo, acabamos de ver recientemente en Andalucía. Y, por cierto, quiero felicitar a todas las personas que saldrán mañana a la calle en España ―en solidaridad con las mujeres andaluzas― tras el aberrante acuerdo al cual se ha llegado, que también por la participación de ese partido es una auténtica vergüenza de cara a la igualdad de las personas.

No podemos estar en estos momentos volviendo a debatir si existe o no violencia de género. Tenemos que ir a la ofensiva, con una agenda de igualdad de género que sea realmente ambiciosa, combatiendo la violencia, combatiendo las desigualdades salariales e incluyendo nuevas formas de discriminación que no se han tratado nunca. Por ejemplo, la fiscalidad, que es de lo que trata este informe. Y, por lo tanto, empezar a tener políticas públicas que analicen cómo nuestros sistemas tributarios, tanto en imposición directa como indirecta, atajan la desigualdad es muy importante. Y este informe, por ejemplo si hablamos de la cuestión de la fiscalidad directa, establece cómo en muchos Estados miembros de la Unión Europea hemos visto que la obligación de hacerlo, la posibilidad de hacer tributaciones sobre la renta conjuntas desincentiva que el segundo proveedor de esa declaración acceda al mercado de trabajo. Y eso es una discriminación directa que fomenta que la mujer tenga dificultades para el acceso al mercado de trabajo. O, si hablamos de la fiscalidad indirecta ―y eso muchos movimientos, en muchos países, en Francia y en otros países lo han señalado―, ¿cómo puede ser que, en estos momentos, productos que son de primera necesidad para las mujeres estén cargados con un IVA de lujo? Esto es absolutamente intolerable. Y también, otra de las cosas que señala informe, que es muy importante. Hay que ver cuáles son las pautas de consumo diferenciadas entre hombres y mujeres. Y si se analizan, se ve de una manera muy clara que las mujeres en estos momentos soportan más IVA de media que los hombres.